Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu!

Mówimy tam, że ona powinna być po prostu otoczona ścisłymi warunkami bezpieczeństwa. Natomiast jest akceptowalną częścią mieszanki energetycznej różnych krajów. Wydaje mi się, że ta dyskusja powinna również wzmacniać to, o co prosimy w naszym sprawozdaniu ściślejszą, europejską współpracę w dziedzinie energii. Dzisiaj musimy wzmocnić nie tylko warunki bezpieczeństwa, ale też Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i zmierzać w kierunku europejskiej wspólnoty energetycznej.

Testy obciążeniowe nie powinny być dobrowolne niektóre kraje zastosują, jak zechcą, inne nie. To musi być częścią budowania właśnie wspólnej polityki dotyczącej energii atomowej. Warto też postawić na nowe technologie. Cała strategia energetyczna Europy opiera się na decentralizacji i dywersyfikacji. Jeśli tak, to pomyślmy o promowaniu małych i średnich reaktorów jądrowych. Kosztują one mniej, budowane są jako moduły i mogą być w związku z tym łatwiej testowane pod względem bezpieczeństwa. Może ta forma będzie bardziej akceptowalna przez opinię publiczną, ponieważ całkowicie tego typu energii nie wyeliminujemy.